Atentatul ratat din 25 decembrie asupra zborului Amsterdam Detroit a fost de fapt doar un fapt revelator el a adus în atenția comunității internaționale gravitatea situației din Yemen pentru că, așa cum se știe, în această țară se derulează nu unul, ci trei conflicte. Pe lângă combaterea mișcării separatiste din sud, este vorba despre reactivarea conflictului din provincia Saada în nord prin ofensiva lansată acum aproape jumătate de an de către forțele guvernamentale împotriva rebelilor șiiți al Huthi și despre atacurile aeriene conduse împotriva bazelor Al Qaeda. Situația umanitară, așa cum a menționat și secretarul general al Națiunilor Unite pe 5 ianuarie, este foarte îngrijorătoare și riscă să se agraveze și mai mult dacă niciunul din aceste conflicte nu este stopat. În perspectiva conferinței internaționale de săptămâna viitoare de la Londra, cred că Uniunea Europeană trebuie să promoveze un răspuns coordonat pentru a asigura stabilitatea acestei țări, care ar contribui și la securitatea internațională. Drumul către un Yemen unificat, stabil și democratic, trece, în opinia mea, prin elaborarea unui plan coerent pentru sporirea susținerii militare, dar și economice, combaterea terorismului trebuind să fie dublată de măsuri clare în favoarea unei dezvoltări economice a acestei țări.